Señor Presidente, la ventaja que tiene hablar en los últimos lugares es que puede uno oír los discursos anteriores. Aquí hay un problema, pero es un problema político hay algunos grupos en esta Cámara y personalidades que no entienden ni comparten la figura del valor añadido europeo, como la forma en que el presupuesto de la Unión tiene un efecto agregado y un efecto muy positivo sobre la economía de la Unión. Me parece muy bien que haya algunos diputados que no lo quieran y que planteen reducir el presupuesto un 10 o un 20 o, por qué no, incluso terminar sin el presupuesto comunitario. Sería el mejor ahorro que ustedes podrían tener... Lo que me preocupa, más bien, es que el Consejo tampoco termine de entender qué significa el valor añadido europeo. ¿Le digo por qué sucede eso? Sucede porque el presupuesto de la Unión lo manejan los ministros de Finanzas, y el presupuesto de la Unión debería ser discutido por los ministros de Asuntos Europeos, que son los que tienen una idea de Europa en la cabeza, y no los ministros de Hacienda. Éste es el problema por el cual nunca llegamos a un acuerdo sobre el presupuesto y no llegaremos a un acuerdo sobre las próximas perspectivas financieras. El presupuesto del año 2013 es paradigmático en esta materia nos han dado unos créditos de compromiso para llevar adelante unos programas comunitarios y se nos niega la posibilidad de tener los créditos de pago suficientes para realizarlos. De esta manera, lo único que hacemos es aumentar la frustración de los ciudadanos europeos y dar la razón a aquellos que consideran que el presupuesto de la Unión es inútil. No lo es, es el instrumento más útil del que disponemos en Europa para el crecimiento y el empleo.